Tak było między innymi z żółtą kartką, kiedy jedenaście państw zgłosiło swoje wątpliwości co do dyrektywy o delegowaniu pracowników, a odpowiedź Komisji na wątpliwości co do zgodności tych propozycji z zasadą pomocniczości była zdecydowanie powierzchowna i nieadekwatna do skali zastrzeżeń. Silniejsze włączenie parlamentów narodowych spowoduje, że to, co my tutaj uchwalamy, będzie lepsze, bardziej zrozumiałe i szybciej implementowane w poszczególnych krajach Unii.